Hvala za besedo, predsednik. Spoštovana sekretarka, kolegice in kolegi! Predlagatelj v podanem predlogu zakona o dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predlaga novo olajšavo za donacije z namenom investiranja v društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. S predlogom, ki je bil preteklosti že vložen in zavrnjen v državnem zboru, bi radi spodbudili financiranje društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa in ustvarjali povezavo med gospodarskimi subjekti in športnimi društvi z namenom pozitivnih posledic za obe strani. Olajšava bi donatorju za društva omogočila upravičenje do znižane davčne osnove za dvakratni znesek namenjene donacije. Spoštovani! Lepo se sliši tako predlagana nova olajšava, vendar obstoječi zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ima široko odprta vrata za različne olajšave, znižane davčne osnove s področja investicijskih vlaganj, za vlaganje v raziskave in razvoj, za zaposlovanje in seveda za olajšave za donacije, ki jih ureja sto štiri, stodvainštirideseti člen zakona o dohodnini in devetinpetdeseti člen današnjega omenjenega zakona. Uveljavlja se lahko do višine nič cela tri procentov, obdavčenje dohodka in dodatno po drugem odstavku za nič cela dva procenta, če je namen delovanja v javnem interesu. S tako postavljenimi olajšavami so v Sloveniji številna podjetja, ki praktično tudi več let ne plačajo davka od davčne osnove oziroma je v Sloveniji efektivna davčna stopnja za davek od dohodka pravnih oseb med najnižjimi v Evropski uniji. Drugo dejstvo temelji na analizi, ki opozarja na presenetljivo nizko koriščenje olajšav pravnih oseb za področje donacij. Pred tem moramo opozoriti, da so donacije darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti in se ne obravnavajo kot davčno priznani odhodek in se lahko donirana sredstva upoštevajo le kot davčna olajšava. Podrobnejša analiza kaže, da so bile v letu dva sedemnajst s strani pravnih oseb uveljavljene olajšave za celotno področje nevladnih organizacij, če so bile dane kot donacija za humanitarne invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in seveda športne kot tudi kulturne, ekološke in religiozne namene samo v višini nekoliko manj kot deset procentov. Iz tega sledi, da imajo nevladne organizacije kot seveda športna društva na tem področju še veliko prostora, ki ga lahko izkoristijo. Vlada si je s koalicijsko pogodbo na področju spodbujanja in razvoja športa zadala konkretne cilje. Želimo, da bi bil šport v Sloveniji še naprej ostal kakovostno gibalo vseh generacij in spodbuda za kakovostno življenje slehernega posameznika. Zavedamo se, da je, da potrebujemo regijsko enakomerno razporejeno in sodobno športno infrastrukturo ter večja vlaganja v šport. Prav tako smo si na področju davčnih olajšav zastavili konkretne naloge, ki jih bomo s spremembami in dopolnitvami zakonodaje sistemsko uredili z upoštevanjem finančne vzdržnosti proračuna Republike Slovenije, pred tem pa bomo sledili učinkovitim praksam v svetu, ki so se pokazala kot in učinkovita in predvsem vračata dolgoročne pozitivne učinke preko bolj zdrave populacije vseh državljanov Slovenije. Nacionalni inštitut za javno zdravje nas stalno opozarja na poslabšanje življenjskega sloga sedanje celotne populacije predvsem pa otrok, ki se skozi epidemijo prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih kaže v nepopravljivih posledicah za zdravje. V kasnejših letih zaradi tega prihaja do številnih kroničnih bolezni, kot so diabetes, srčno-žilne bolezni in številni hudi zapleti, ki izhajajo iz tega. NIJZ opozarja, da gre za nove oblike debelosti in posledično poslabšanje zdravja, ki izhaja iz nezdravega sloga življenja, predvsem premalo gibanja. Tu pa moramo opozoriti na problem področja zdravstva oziroma enormnega dviga stroškov na področju zdravljenja. Torej, spoštovani, gre za pristop k preventivnemu delovanju, ki bo s takojšnjimi pravilno zastavljenimi ukrepi zagotovil medresorske neslutene prihranke in izboljšanje kvalitete življenja. Če ne ukrepamo preventivno pravilno, izgubljamo kilometre in potem po milimetrih in z velikimi napori in seveda stroški rešujemo nastalo situacijo. Zato bo potrebno takoj pristopiti k dodatnim ukrepom za izboljšanje življenjskega sloga, predvsem v šolah, kar je sigurno dobro seme za bodoče navade v vseh življenjskih obdobjih nas prebivalcev na tem planetu. Zato NIJZ zagovarjajo implementacijo sistemskih ukrepov različnih sektorjev vpisanih v Resoluciji v nacionalnem programu prehrane in telesne dejavnosti v obdobju dva petnajst -dva petindvajset, ki je bila sprejeta, ki otrokom omogoča življenje v okoljih v katerih bodo lahko razvijali zdrave prehranske in pa seveda gibalne navade. Torej več športa v predšolsko vzgojo, v osnovnošolsko vzgojo, v srednje šole, v visokošolske programe, na delovna mesta, kot tretje življenjsko obdobje. Takšni pristopi se nam bodo vračali preko dviga produktivnosti, znižanja stroškov zdravljenja, in priznajmo, tudi skozi pozitivni odnos do življenja in odnosov med nami. Z navedenim pristopom v poslanski skupini Liste Marjana Šarca želimo obrazložiti, zakaj ne podpiramo predlog predlagatelja, ki ne rešuje navedenih pristopov.